Prometió la derogación de la Ley mordaza y ahí sigue. Prometió derogar la reforma laboral y no solo no lo ha hecho, sino que no evita que empresas con beneficios, como Alcoa, despidan a cientos de trabajadores. Prometió un impuesto a la banca y parece que el impuesto nunca llega. Prometió regular la burbuja de los alquileres que expulsan a miles de personas de sus casas y parece que ganan los buitres. La cuestión, señor Sánchez, es si los socialistas van a seguir siendo cómplices de las políticas neoliberales de la gran coalición en Europa. Para parar la ola reaccionaria que avanza, y que ahora gobierna en Andalucía, necesitamos un giro de 180 grados en las políticas austericidas y de recortes al servicio de las élites. Es urgente darle la vuelta a Europa y, señor Sánchez, nos estamos quedando sin tiempo.